Señor Presidente, es bien conocido que la cohesión territorial, así como la prosperidad económica y social de los Estados miembros y de sus regiones, requieren redes de comunicación que faciliten y permitan una real y libre circulación de personas, bienes y servicios a través de las fronteras redes que garanticen una mayor coherencia entre sistemas de movilidad, una mayor coherencia entre los objetivos de la cohesión económica, social y territorial y la planificación de las redes transeuropeas, que, con frecuencia, se ignoran o transcurren en paralelo sin asegurar las necesarias inercias. Pero, hasta ahora, la política europea de redes transeuropeas ha chocado con una lastimosa y clamorosa falta de financiación, tanto por parte de la Unión Europea como por los Estados miembros, sobre todo en los tramos transfronterizos, que todos consideran tierra de nadie. Es verdad que en aquellos Estados miembros en los que se ha procurado coordinar ambas políticas se ha logrado un efecto multiplicador que ha sacado de su atraso histórico a regiones y pueblos y a sus ciudadanos, incorporándolos a la cohesión que todos deseamos. De ahí que el gran objetivo de reducir disparidades, de acercar regiones y ciudadanos a nuestro espacio de prosperidad y bienestar mediante mejores vías de comunicación, exija añadir al debate post 2013 una reflexión seria sobre la urgencia de asegurar de una vez por todas una financiación suficiente para las redes transeuropeas.